Ta debata na temat reformy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości powinna stać się jedynie swego rodzaju przyczynkiem do szerszego spojrzenia na problemy, z jakimi boryka się europejski wymiar sprawiedliwości.

Służby Cywilnej Unii Europejskiej są niewątpliwie krokiem w kierunku wzrostu wydajności pracy sądów unijnych. Jednak kluczowym elementem tej reformy miała być propozycja zwiększenia liczby sędziów w sądzie generalnym.

Rada od tej kwestii nie ucieknie, będzie musiała ponownie się nią zająć i wspólnie z parlamentem podjąć decyzję rozwiązującą te kluczowe kwestie.

Tworzymy prawo w coraz szerszym zakresie, kolejny kraj staje się członkiem Unii Europejskiej, rozpatrujemy jako wspólnota przystąpienie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka to także zwiększy liczbę rozpatrywanych spraw. Pamiętajmy, że prawo do rozwiązania sporu w rozsądnym czasie jest prawem każdego obywatela już teraz gwarantowanym w każdym państwie członkowskim. Musimy dać sądom unijnym instrumenty i wyposażyć je w takie zasoby ludzkie, które będą odpowiadały rzeczywistym potrzebom. Obecnie zwiększenie nakładów na unijną administrację jest wielce niepopularne w państwach członkowskich rozumiemy to. Jednak gdy Unia stanie przed faktem wypłacania wysokich odszkodowań za zbyt długo toczące się procesy, będzie to z pewnością kosztować więcej podatnika europejskiego i instytucje europejskie od kilkunastu sędziów. Mimo wszystko cieszę się, że doszliśmy do kompromisu i dziękuję Alexandrze Thein za świetnie poprowadzoną pracę nad tym dossier